Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ringraziare il commissario per l'impegno della Commissione su questo tema gravissimo. Io sentivo i colleghi dire, giustamente le donne e i minori, che sono persone vulnerabili. No, le donne non sono vulnerabili vengono rese vulnerabili dagli uomini, dalle reti criminali che le vendono. Tra l'altro

Quindi è un problema enorme, un problema connesso anche ad altri fattori, non solo al fattore della prostituzione. Vorrei introdurre un altro tema quasi non se ne parla, è quasi un tabù, ma per quanto riguarda i minori c'è veramente il pericolo concreto, anche per i minori che scompaiono abbiamo citato i minori stranieri non accompagnati del traffico di organi.

L'impegno economico spesso sono persone sfruttate arrivano, quando sono vendute, che già hanno subito abusi, violenze inaudite.

Anche su questo dobbiamo combattere. L'ultima cosa è legata sembra non legata, ma è legata combattiamo anche per la parità di trattamento economico delle donne con gli uomini anche questa è riduzione in schiavitù.